Az előrejelzések szerint az internetgazdasághoz kötődő növekedés az Európai Unióban csaknem

Így keletkeznek az interneten olyan terroristaoldalak, fórumok, vagy éppen a gyermekpornográfia. Így az internet függetlenségének a támogatása mellett muszáj megemlítenem, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a biztonságra, a nem kívánt tartalmak ellenőrzésére és a fogyasztóvédelemre is.